2010 ist das Jahr der Artenvielfalt, und mit der vorliegenden Verordnung wird eine wichtige Voraussetzung für Maßnahmen gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Artenvielfalt geschaffen. Die EU darf keinen Markt mehr für Holz und Holzprodukte aus illegalem Einschlag bieten, denn dieser illegale Einschlag ist eine wesentliche Ursache der Entwaldung. Schließlich stammen 20 bis 40 der weltweiten Industrieholzerzeugung aus illegalen Quellen. Jährlich werden, wie wir heute schon gehört haben, circa 13 Millionen Hektar Wald abgeholzt. Auf diese Entwaldung sind 20 der weltweiten CO 2 Emissionen zurückzuführen und sie sind eine maßgebliche Ursache für den Verlust der biologischen Vielfalt. Durch ein absolutes Verbot, illegal geschlagenes Holz oder daraus hergestellte Erzeugnisse auf dem europäischen Markt bereitzustellen, zeigt die Europäische Union, dass sie ihre Verantwortung für den Erhalt der Artenvielfalt ernst nimmt.